Herr Präsident! Der Ratspräsident hat es eben gesagt. Der Frühjahrs Rat ist traditionell das Rendezvous der Europäischen Union mit der sozialen und wirtschaftspolitischen Realität in Europa.

Was bedeutet das für Griechenland und was bedeutet das für Europa?

Die griechische Regierung hat in der Vergangenheit viel versprochen, aber wenig geliefert. Die Verabschiedung eines weiteren Sparpakets bedeutet noch lange nicht, dass das, was versprochen ist, auch wirklich umgesetzt wird, aber genau darauf kommt es jetzt an. Es kommt auf Strukturreformen an. Dann wird es auch weitere Hilfen geben. Wenn die Weichen richtig gestellt werden, kann Griechenland mit unserer Unterstützung rechnen, aber nicht mehr als Vorleistungen, sondern jetzt schauen wir auf die Taten. Es ist hier gesagt worden, die Lage in Griechenland sei ja tatsächlich dramatisch.

Natürlich beneidet man die Leute nicht, das ist vollkommen klar.

In Deutschland haben sie über viele Jahre eine konstruktive Rolle gespielt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Wirtschaftsleistung ist in den letzten drei Monaten um 7 zurückgegangen.

eine Steuerreform, die diesen Namen verdient. Das Vorantreiben von Privatisierungen in wichtigen Sektoren wie Energieerzeugung, Häfen, Lotterien alles mögliche, wo der Staat eine viel zu große Rolle spielt, und wir brauchen die jetzt beschlossene Reduzierung des aufgeblähten Staatsapparats. Darauf basierten ja Teile des griechischen politischen Systems. Man tat seine Anhänger einfach in irgendwelche Ministerien, öffentliche Behörden, öffentliche Unternehmen, mit anderen Worten, der Staatssektor ist komplett aufgebläht. Ich will in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es die Liberale Fraktion war, die hier vor einiger Zeit bereits eine Art Marshall Plan gefordert hat. Wir nennen das den Herkules Plan, da können wir gerne daran arbeiten. Unsere Fraktion hat aber auch nach dem letzten Rat drei sehr konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um Wachstum zu fördern und Jobs zu schaffen. Das richtet sich an den Rat. Die Umsetzung des europäischen Patents, die Nutzung von ungenutzten Mitteln, die im Haushalt der Europäischen Union vorgesehen sind, und einen Plan, um die Ansteckungsgefahren innerhalb der Eurozone zu reduzieren. Wir wollen einen Schuldentilgungspakt für ganz Europa. Wir erwarten vom Rat, dass das letztendlich angepackt wird.